Welches Leben sollen unsere Bürgerinnen und Bürger hier führen können?

Es ist auch wichtig, Ursachen und Wirkungen auseinanderzuhalten. Was sind wirklich die großen Probleme, vor denen wir heute stehen? Ich glaube, eines davon ist sicher die Überalterung unserer europäischen Gesellschaften.

Das heißt aber auch, dass natürlich insgesamt Druck auf unsere Währung ausgeübt werden wird. Wir sehen das jetzt in der Griechenland Krise, und insgesamt stehen wir hier vor dem Problem, dass wir es eigentlich nicht geschafft haben, unsere Wirtschaft so wettbewerbsfähig zu machen, dass sie eben Wirtschaftswachstum kreiert, damit wir mit diesen hohen Staatsdefiziten umgehen können.

Das ist eines der Hauptprobleme.